Souhlasím s panem místopředsedou Komise, že je třeba se jasně přihlásit k prioritám pro následující finanční rámec EU. Těmi prioritami má být bezpečnost, řešení migrace a jsem velmi ráda, že se Evropská rada přihlásila k programu Erasmus, protože vzdělání, mobilita mladých, to je budoucnost EU. Rovněž podmínka pro Turecko, aby mohlo proběhnout příští měsíc jednání ve Varně, musí být ukončeny aktivity Turecka ve Středomoří a v Sýrii a měla by být přidána také lidská práva, protože věznění novinářů a akademiků je pro nás nepřijatelné. Pokud se jedná o proces Spitzenkandidaten pak já se domnívám, že dohoda je tady více než automatické pravidlo.